Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, iranski nuklearni sporazum je nažalost ostavio po strani pitanja kršenja ljudskih prava i nebrigu režima o vlastitom narodu, dok u Iranu danas eskalira nasilje. Dijalog s Iranom je važan, no on mora biti konstruktivan i doprinijeti rješavanju gorućih problema. Vidim veliku neravnotežu u tome da se iranske čelnike poziva u Bruxelles dok paralelno režim kojemu pripadaju na terenu uhićuje tisuće ljudi.

Iranski režim mora prestati provoditi nasilje nad vlastitim narodom a Europska unija se prema tome ne bi smjela odnositi neutralno.

Narod treba vlast kojoj je stalo do njenih građana, a ne onu koja na njihovu zabrinutost odgovara nasiljem. Moramo nedvosmisleno i hitno poručiti vlasti koja podiže ruku na svoje građane da to nećemo tolerirati.